Avem tot dreptul ca în negocierile cu Turcia să fim exigenți pentru respectarea deplină a valorilor europene, dar consider că aceeași exigență trebuie să o aibă unele state membre față de motivele reale pe care le invocă an de an pentru a bloca procesul negocierilor